Mit mehr als 100 Millionen Lebensläufen seit 2005 ist der Europass eine erfolgreiche, kostengünstige Initiative auf europäischer Ebene.

Lernende und Arbeitsuchende erhalten die Gewissheit, dass qualifizierte Daten zu einer wichtigen grenzüberschreitenden Entscheidungshilfe werden, sowohl für Arbeitgeber, speziell kleine und mittelständische Unternehmen, als auch für Behörden und für Institutionen. Unser Ziel war, den Europass zu vereinfachen, benutzerfreundlicher zu gestalten und zu einem noch effizienteren Instrument zu machen. Im Europäischen Parlament waren wir uns einig, dass die Umwandlung des Europasses in ein völlig neues Formular zu radikal gewesen wäre. Auch im Rat hatten 14 Mitgliedstaaten erhebliche Bedenken. Die EU Kommission reagierte konstruktiv, sodass aus einem anfänglich stark kritisierten Vorschlag Schritt für Schritt ein substanzreiches Portfolio für mehr europäische Mobilität wurde. Nach zehnmonatiger Arbeit mit sehr vielen technischen Meetings einigten wir uns Mitte Dezember 2017 im vierten Trilog. Der Einsatz des Europasses wird nicht verpflichtend, er bleibt freiwillig. Ich danke den Schattenberichterstattern und den Mitgliedern der beiden Ausschüsse, Beschäftigung und Soziales sowie Kultur und Bildung, für das Klima der Offenheit und Fairness.

Rat und Kommission haben den Konsens genauso angestrebt und mit uns erreicht. Das Ergebnis Der Europass wird nicht überfrachtet, die administrativen und die finanziellen Aufwendungen für die Mitgliedstaaten sind absolut überschaubar, das Kosten Nutzen Verhältnis ist ausgeglichen. Das Fortbestehen der nationalen Europass Center bleibt gesichert. Diese Expertengruppe besteht seit 2004. Da gibt es Kompetenz, da gibt es Know how, alles wird unter Beweis gestellt, sie war niemals eine Verhinderungsmaschine. Es ist uns gelungen, die Einführung von ESCO in den Europass zu verhindern. Zwar sind wir uns einig in der Zielsetzung bessere Bildung, eine bessere Qualifikation und noch sehr viel mehr doch eine einheitliche Terminologie für die Festlegung von beruflichen Eignungen und Schlüsselqualifikationen hat noch nicht die nötige Reife. Wir betrachten ESCO im Augenblick ist es ein Projekt, das noch erprobt werden muss, bevor es dann wirklich eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse des vierten Trilogs wurden in einer gemeinsamen Sitzung beider Ausschüsse Beschäftigung und Kultur abgestimmt. 64 waren dafür, vier haben mit nein gestimmt, und keiner hat sich enthalten. Ich denke, das ist ein guter gemeinsamer Erfolg.

Ein überarbeiteter Europass vielleicht kann er schon Anfang des nächsten Jahres an den Start gehen. Europäische Mobilität hätte dann ein neues und sehr attraktives Gesicht.